Es ist daher für mich schade, dass ein grundsätzlich gutes Abkommen durch Intransparenz, durch Verhandlungen in Portionen also wieder mal durch das Verhalten der Kommission in ein schlechtes Licht gerückt wird.